Este nevoie de un sector agricol european dinamic, competitiv și eficient în contribuția sa privind stimularea creșterii durabile, inteligente și favorabile incluziunii. O producție alimentară fiabilă, o gestionare durabilă a resurselor naturale, menținerea echilibrului teritorial și a diversității zonelor rurale sunt elemente indispensabile unei politici agricole comune eficiente și ale unui sector agricol productiv Din politica industrială nu poate lipsi infrastructura. Implementarea spațiului feroviar unic este un pas esențial în liberalizarea transportului feroviar. La fel de importante sunt finalizarea Single European Sky și implementarea rapidă a proiectului SESAR. Unul dintre cei mai importanți factori este dezvoltarea rețelelor transeuropene, nu numai în domeniul transportului, ci și în cel energetic, prin alocarea de resurse financiare adecvate pentru proiecte cu valoare adăugată pentru Europa. Proiectul Nabucco, de exemplu, va aduce avantaje tuturor statelor membre eliminând dependența Uniunii Europene de o sursă unică.